við búum við algerlega misheppnaða stjórn fiskveiða og það segja einfaldlega gögn hafrannsóknastofnunar að eftir að þetta kerfi eða aflinn núna er helmingi minni heldur en fyrir daga þessa kerfis þannig að þetta er algerlega misheppnað kerfi þetta byggir á því að hafsvæðið hér sé í rauninni einn og sami stofninn horft á þetta eins og þetta sé eitt mengi og það sé sama hvaðan fiskur er tekinn að þetta dregst frá heildaraflanum síðan gera menn spá fyrir um afla næsta árs það er birt venjulega í skýrslu á vordögum þetta er svona álíka vitlaust frú forseti eins og það að menn mundu áætla til dæmis við uppskeru úr öllum kartöflugörðum ársins að vori til en þó er það að mörgu leyti nærtækara vegna þess að menn geta þá alla vega séð fyrir hvað mikið útsæðið er svo má lengi telja þetta er svona eins og fara að áætla hvað mikil berjauppskera verði næstu tíu árin ef við byggjum upp þessa berjamóa hér og þar um landið en þetta kerfi hefur algerlega misheppnast samt sem áður hefur núverandi hæstvirtan sjávarútvegsráðherra haldið algeru dauðahaldi í þetta kerfi vegna þess að hann veit sem er að ef opnast glufur á það þá getur þetta hrunið yfir menn samt sem áður stangast þetta algerlega á við viðtekna vistfræði sérstaklega í ljósi þess að þorskstofninn er bara ekki eins og þetta sé eitt mengi heldur eru staðbundnir stofnar víðast hvar menn geta velt því fyrir sér ef allar aflaheimildir fara í burtu til dæmis úr grímsey eða bakkafirði hvort menn hætti að nýta þessi mið það gæti orðið miðað við þá stjórn sem nú ríkir en það er svo einkennilegt að stjórnvöld það stangast innbyrðis þau rök sem eru notuð við stjórn fiskveiða eins og það að þegar svæðalokanir þá er verið að loka ákveðnum svæðum og það stangast á við það að þetta sé eitt mengi og það skipti engu máli hvar fiskurinn er tekinn en ef út í það er farið þá er miklu nærtækara að stjórna til dæmis fiskveiðum á austfjörðum og miða þá við stjórna því saman með fiskveiðum í færeyjum það er miklu styttra að fara á milli heldur en hafa það eins og þetta sé eitt kerfi og stjórna því

að hæstvirtur ráðherra sem kemur frá byggð sem hefur farið gríðarlega út úr þessu kerfi skuli ekki vilja opna á einhverjar breytingar